Bodu, je partage naturellement votre point de vue sur les risques du modèle payeur émetteur. Je l'ai moi même signalé dans mon intervention tout à l'heure. C'est donc un sujet qui fait partie de notre consultation dans la future proposition, la troisième étape. Nous allons également et effectivement revenir, je le dis à M. Fox comme à Mme Băsescu, sur la question des produits structurés.

Pittella, merci de vos encouragements. Je pense que c'est bien que, comme M.

Il y a encore des questions difficiles à traiter, que nous avons bien identifiées et vous l'avez vous même rappelé très justement le manque de concurrence dans ce secteur, la question de la notation du risque souverain, que M.

Klinz sur l'importance des sanctions et la capacité pour ESMA d'en imposer. Mme Regner a également évoqué ce point. Sur la question du pays tiers,

M. Mitchell, qui a évoqué la crédibilité européenne vis à vis de ces décisions qui doivent être prises.

M. Martin, que la procédure est en cours, qu'elle est conduite en toute objectivité, et que, pour moi, les critères sur lesquels le choix doit se faire, sont ceux de la compétence et de l'indépendance.

À partir de premières équipes, elles vont se développer selon les compétences qui leur ont été données et celles qui leur seront données.

Vous identifiez bien les problèmes qui restent à traiter et je suis conscient, comme je l'ai dit à plusieurs députés, qu'il faudra bien traiter ces questions au fond. C'est pour cela que l'idée d'avoir traité cette question de régulation des agences en trois temps est, me semble t il, constructive et positive.

Il faut simplement qu'elles les évaluent correctement et que le thermomètre marche correctement.

Je pense qu'ESMA, de ce point de vue là,

Je réponds également et enfin à

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie par avance de votre vote de soutien à cette nouvelle étape qui montrera, je le répète une nouvelle fois, que l'Europe progresse concrètement, objectivement, qu'elle tire les leçons de la crise, grâce au concours et à l'impulsion de la Présidence belge et grâce au concours de tous les groupes du Parlement européen.